Vážená paní předsedající, paní komisařko, pane komisaři, ve svém vystoupení zde v Evropském parlamentu bych se chtěl jako člen skupiny ECR velmi stručně vyjádřit k současné situaci automobilového průmyslu, a to hlavně z pohledu budoucí konkurenceschopnosti evropských výrobců.

Kdo nezvládl obrovské tempo moderních technologií, dostal se do velikých potíží, a to právě dnes vidíme. Tak je to např. vidět i u amerických automobilek. Troufám si říci, že krize tvrdě ukázala, kdo neodhadl vývoj automobilů dopředu, ale také kdo v dobách hojnosti rozumně investoval do modernizace nových konkurenceschopných modelů. Patřím k těm, kteří jsou zásadně proti účelovým vládním intervencím, které pouze řeší okamžitou finanční situaci jednotlivých domácích výrobců. Rozumím obavě politiků ze zvýšení místní nezaměstnanosti, jsem ale přesvědčen, že je velmi nešťastné ubírat se pouze cestou finančních injekcí do jednoho odvětví.

elektrická energie.

Jsem rád, že se členské státy EU prozatím vyhnuly protekcionistickým tendencím.

Tak jako katastrofální povodně řeky Nilu přinášely ve starém Egyptě úrodnost, tak by měla být světová krize impulsem k vývoji nových evropských automobilů šetrnějších k životnímu prostředí a vysoce konkurenčních na světovém trhu.